Sie ist damit die terroristische Vereinigung mit der zweithöchsten Zahl von Todesopfern weltweit. Die EU muss sich dafür einsetzen, dass die Massaker von Boko Haram vor den Internationalen Strafgerichtshof kommen, denn es handelt sich um einen versuchten Massenmord an Christen und all denen, die sich gegen einen islamischen Gottesstaat stellen.

Und schließlich darf man Nigeria nicht isoliert betrachten. Wir brauchen eine Strategie zur Bekämpfung islamischer Terrorgruppen für die gesamte Sahelzone, für den gesamten westafrikanischen Bereich, aber eben nicht nur in militärischer Hinsicht, sondern auch in wirtschaftspolitischer und in sozialpolitischer Hinsicht.